Señora presidenta, Turquía tiene que oír alto y claro que cualquier relación entre la Unión Europea y Turquía, presente o futura, estará condicionada al levantamiento del estado de emergencia y a la paralización de las violaciones sistemáticas que estamos viviendo en materia de derechos humanos, Estado de Derecho, libertad de expresión o respeto a las minorías. Son centenares de miles las personas, los activistas, los jueces, los funcionarios, los periodistas que han sido encarcelados, acusados o que han visto violentada su libertad durante los últimos meses. Estas últimas semanas, también aquellos que han osado criticar operaciones militares con un enorme potencial desestabilizador en Siria, en una zona que ya está en ebullición.

Esta no es una batalla entre Europa y Turquía.

Esta es una batalla de los ciudadanos demócratas europeos defendiendo la democracia, apoyando a los demócratas turcos.